hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndarálit allsherjarnefndar um frumvarp til laga um meðferð sakamála í upphafi vil ég geta þess að frumvarp þetta er trúlega með umfangsmestu frumvörpum sem verið hafa til meðferðar á alþingi hér í vetur bæði að umfangi í greinafjölda talið og eins með tilliti til þess mikilvæga sviðs sem það gildir um þarna er um að ræða heildarendurskoðun á lögum sem nú heita lög um meðferð opinberra mála en munu þegar frumvarpið tekur gildi eða nær fram að ganga kallast lög um meðferð sakamála í nefndarálitinu er getið um fjölda gesta sem komið hafa á fund nefndarinnar og einnig hefur nefndin farið yfir fjölmargar athugasemdir frá umsagnaraðilum hefur nefndin varið miklum tíma til umfjöllunar um frumvarpið legið yfir einstökum ákvæðum þess og farið vandlega yfir þau bæði í sinn hóp með umsagnaraðilum og ekki síst með fulltrúum réttarfarsnefndar sem lagt hafa gjörva hönd á þá vinnu sem hér birtist frumvarp þetta á sér langan aðdraganda eins og getið er um í nefndarálitinu og

og í því felast margar mikilvægar breytingar en það má segja að meginefni þess eða það sem hefur mestar breytingar í för með sér er breytt skipan ákæruvaldsins og þær breytingar hafa þann tilgang að styrkja stöðu ákæruvaldsins sem aðila í réttarvörslukerfi okkar og það er mat allsherjarnefndar að frumvarpið nái þeim tilgangi að styrkja þær mikilvægu stofnanir sem

aðrar breytingar sem getið er um í frumvarpinu og mun ég ekki staldra við það heldur vísa til nefndarálitsins sem slíks ég ætla að drepa á nokkrar breytingar sem nefndin leggur til en það verður ekki tæmandi talning af minni hálfu og vísa ég til ítarlegs nefndarálits að öðru leyti í því sambandi ég ætla fyrst að nefna að gerð er tillaga um breytingu á sextándu grein þannig að séu dómar eða aðrar úrlausnir í sakamálum birtar opinberlega svo sem á vefsíðum verði afmáð þau atriði sem eðlilegt er talið að leynt fari með tilliti til almanna og einkahagsmuna eða hefðu í för með sér hættu á sakarspjöllum ef þau kæmu til vitundar almennings

síðan eru eins og ég gat um talsverðar breytingar á þriðja kafla þar sem fjallað er um ákæruvaldið helsta breytingin sem lögð er til í breytingartillögum nefndarinnar er í því fólgin að héraðssaksóknari sem gert er ráð fyrir að verði aðalhandhafi ákæruvalds í héraði skuli aðeins vera einn en honum til aðstoðar verði varahéraðssaksóknari saksóknarar og aðrir starfsmenn samanber nánar það sem getið er um í breytingartillögunum það er skýrt að héraðssaksóknari beri ábyrgð á ákvörðunum þeirra sem við embætti hans starfa og eru þessar breytingar til samræmis við ýmsar athugasemdir og eiga að samræmast vel þeirri skipan sem venjulega tíðkast innan stjórnsýslunnar í nefndarálitinu er síðan getið um fleiri breytingar sem telja má tæknilegar og ég ætla ekki að staldra sérstaklega við í frumvarpinu en get komið inn á ef óskað verður eftir síðar í þessar umræðu ég ætla þó að nefna breytingu á þriðju málsgrein þrítugustu og sjöundu greinar þar sem tekið er fram að lögregla geti synjað verjanda um aðgang að einstökum skjölum og öðrum gögnum sakamáls meðan á rannsókn þess stendur ef samskipti við yfirvöld í öðrum löndum standa því í vegi þetta er gert vegna þess að hér á landi hafa gilt nokkuð rýmri reglur um aðgang sakbornings að skjölum og öðrum gögnum á rannsóknarstigi en gerist í mörgum nágrannalöndum okkar það hefur borið við að erlend yfirvöld hafi verið treg til að láta íslenskri lögreglu eða öðrum rannsóknaraðilum í té slík gögn af ótta við að greiður aðgangur kunni að skaða þarlenda rannsóknarhagsmuni og við því er brugðist með þessari breytingartillögu lögð er til breyting á annarri málsgrein fertugustu og fyrstu grein um skyldu til að tilnefna brotaþola réttargæslumann samkvæmt ósk hans þessi breyting sem við gerum tillögu hér um miðar að því að styrkja enn frekar

sem hefur það markmið að gera þær sveigjanlegri en verið hefur síðan er tekið á þeirri gagnrýni sem kom fram á frumvarpið frá sumum umsagnaraðila að ákvæði stjórnsýslulaga tækju ekki til meðferðar ákæruvalds í sakamálum fallist er á í nefndinni að þetta geti verið varhugavert með tilliti til réttaröryggis borgaranna og eru breytingar gerðar í samræmi við það í tillögum nefndarinnar gerð er lítilsháttar breyting á tillögu um að lágmarkshlé sem

samkvæmt tillögu frá landssambandi lögreglumanna í áttugasta og níundu grein frumvarpsins þar sem fjallað er um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu sem ekki er að öðru leyti kveðið sérstaklega á um í frumvarpinu gerum við þá breytingu að í stað almennrar heimildar til ríkissaksóknara að setja reglur um slíkar rannsóknaraðferðir verði tekin inn í ákvæðið dæmi um slíkar rannsóknaraðferðir sem áður var að finna í greinargerð með frumvarpinu við teljum að með því verði grundvöllur ákvæðisins traustari en tökum jafnframt fram að þar sem ekki sé um tæmandi talningu að ræða verði ekki útilokað ef upp komi komi ný tækni eða aðferðir þá kunni að vera hægt að notast við þær á grundvelli þessarar heimildir nefndin leggur einnig til að dómsmálaráðherra setji slíkar reglur að tillögu ríkissaksóknara og teljum að það styrki enn frekar lagagrundvöllinn undir aðgerðir af þessu tagi við fjöllum um skilyrði gæsluvarðhalds og gerum tillögu um að tekið verði út orðið sérstaklega þegar vísað er til sterks gruns um að sakborningur hafi framið afbrot það teljum við óþarfa í ljósi reynslunnar við fjöllum um heimildir til að úrskurða í gæsluvarðhald í frumvarpinu var gert ráð fyrir að ekki mætti úrskurða sakborning í lengra gæsluvarðhald en fjórar vikur nema nýr dómsúrskurður komi til það hefur verið bent á að þetta eigi ekki alls kostar við þegar héraðsdómur hefur verið kveðinn upp í sakamáli og mál bíður áfrýjunar og leggjum við því til að gerð verði breyting og undantekning frá þessari reglu þegar svo stendur á enda hafi sekt ákærða þá oftast nær verið talin sönnuð fyrir héraðsdómi við fjöllum um einangrun í gæsluvarðhaldi og leggjum til að þar verði ekki heimilað að sakborningur verði í einangrun lengur en í fjórar vikur nema hann sé sakaður um brot sem varðað geti að lögum tíu ára fangelsi eða meira við fjöllum aðeins um farbann ég vísum til þess að farbanni hafi verið beitt hér á landi í stað þess að grípa til jafnþungbærs úrræðis og gæsluvarðhalds og rekjum að vegna breyttra aðstæðna hafi verið erfiðara að framfylgja farbanni hin síðari ár og leggjum því til að í fyrstu málsgrein hundrað greinar frumvarpsins verði tekin upp heimild til handa dómara til að gera það að skilyrði að kröfu lögreglu eða ákæruvalds að sakborningur sem sætir farbanni hafi á sér sérstakan búnað svo að unnt sé að fylgjast með ferðum hans og aftra því þannig að hann komist úr landi ákvæðið ætti einnig við ef lagt væri fyrir sakborning að halda sig á ákveðnum stað eða innan ákveðins svæðis hér innan lands þarna erum við að bregðast við raunhæfum dæmum sem upp hafa komið um það að sakborningar sem úrskurðaðir hafa verið í farbann hafa komist úr landi og við teljum að með þessu móti sé bent á ákveðna millileið annars vegar milli einfalds farbanns ef við getum sagt sem svo og hins vegar gæsluvarðhalds sem ætti að draga verulega úr hættunni í þessum tilvikum á því að sakborningar sleppi úr aldri við víkjum að fleiri atriðum og ég fer nú hratt yfir sögu víkjum að því gerum tillögu um að vitni geti verið sektað með úrskurði ef það hefur ekki fullnægt vitnaskyldu

við víkjum að samkomulagi sem kann að komast á milli brotaþola og sakbornings og leggjum til að falla megi frá saksókn í slíkum tilvikum en breytum orðalagi og nálgun frumvarpsins að þessu leyti við fjöllum um heimildir lögreglustjóra til að gera manni sektir eða ákveða viðurlög fyrir minni háttar brot og tökum út það skilyrði sem var svipting ökuréttar allt að einu ári eins og gert var í frumvarpinu þannig að heimildir lögreglustjóra verða víðtækari að þessu leyti við fjöllum um atriði sem varða réttarhaldið sjálft meðal annars í sambandi við það að við meðferð máls í héraði göngum lengra en frumvarpið gerði að því leyti eins kveðum við á um það að ákærða skuli gefinn kostur á að gera stuttar athugasemdir við reifun ákæranda á ákæru við upphaf aðalmeðferðar við leggjum til breytingar á tuttugustu og sjötta kafla frumvarpsins sem fjallar einkum um einkaréttarkröfur sem hafa má uppi í sakamáli og ég ætla ekki að fara út í það heldur vísa til nefndarálitsins varðandi þær breytingar sem þar er að finna við fjöllum um atriði eins og birtingu héraðsdóm hafi ákærði ekki verið viðstaddur uppkvaðningu dómsins svo vil ég geta þess að við leggjum til að gildistöku laganna verði frestað til næstu áramóta svo nægur tími gefist til að kynna efni laganna og vinna að undirbúningi þeirra breyting á skipan ákæruvaldsins sem frumvarpið gerir ráð fyrir

gert tillögu um sérstakt bráðabirgðaákvæði er taki þegar gildi þar sem gert er ráð fyrir að dómsmálaráðherra skipi í embætti héraðssaksóknara og annarra helstu samstarfsmanna hans áður en lögin komi til framkvæmda til þess að undirbúa þessar breytingar í nefndarálitinu er svo að lokum fjallað um nokkur atriði sem hafa verið tekin til umræðu í þessu sambandi í nefndinni og í umsögnum aðila við víkjum að hugsanlega millidómstigi í sakamálum og fjöllum nokkuð um það vísum að lokum til þess að nú sé á vegum dómsmálaráðherra starfandi nefnd sem hefur það verkefni að fjalla um milliliðalausa sönnunarfærslu og hvort þörf sé á millidómstigi í sakamálum gert er ráð fyrir að þessi nefnd skili áliti júlímánuði allsherjarnefnd telur millidómstigið í sakamálum áhugaverðan kost og tekur fram að vonast sé til að niðurstaða í því máli liggi fyrir sem fyrst við fjölluðum um eins og ég gat um áðan

ólík sjónarmið sem voru uppi í því sambandi en teljum að sú lausn sem við leggjum til varðandi héraðssaksóknaraembættið sé ásættanleg fyrir flesta og góð sátt sé komin á um þá niðurstöðu en tökum fram í nefndarálitinu að auðvitað beri að taka mark á ábendingum um að nægilegt fjármagn verði að fylgja við stofnun nýs embættis héraðssaksóknara og aðrar breytingar á skipan ákæruvaldsins og leggur nefndin mikla áherslu á að ákæruvaldið almennt verði styrkt einnig embætti ríkissaksóknara og ákæruþátturinn hjá lögreglustjóra við fjölluðum töluvert um atriði sem hefur verið umrætt undanfarin ár um skýrslutöku af brotaþola fyrir dómi hafi hann ekki náð fimmtán ára aldri sem sagt skýrslutöku af börnum niðurstaða okkar við erum með ítarlega umfjöllun um það í nefndaráliti sem ég ætla ekki að fara nánar yfir hér en við gerum ekki að svo stöddu tillögu um breytinga á lögum að þessu leyti við vekjum hins vegar athygli á tveimur breytingum sem mælt er fyrir um í frumvarpinu og hafa áhrif á þessi atriði og þessa framkvæmd annars vegar er í a lið fyrstu málsgrein fimmtugustu og níundu grein frumvarpsins gert ráð fyrir því að aldursmark í sambandi við yfirheyrslur yfir börnum sé lækkað úr átján árum í fimmtán ár

hins vegar vísum við til sextugasta greinar frumvarpsins þar sem kveðið er á um óformlega skýrslutöku lögreglu af sjónarvottum og öðrum vitnum og bendum á að á grundvelli þessa ákvæðis samanber aðra málsgrein þess geti lögregla til dæmis í samvinnu við barnaverndaryfirvöld rætt við barn og undirbúið það fyrir skýrslutöku fyrir dómi

þá nefnum við að það kæmi hugsanlega til greina að kanna hvort unnt væri að auka vægi lögregluskýrslu með einhverju móti en sú útfærsla þarfnast augljóslega talsverðrar yfirlegu að lokum víkjum við að töku lífsýna úr öðrum en sakborningi en við leggjum til að frumvarpið standi óbreytt að þessu leyti og vísum til þess að það geti verið mikilvægt við rannsókn sakamála að heimilt verði að skylda aðra en sakborning til gangast undir lífsýnatöku þó að meginsjónarmiðið sé yfirleitt það að menn geri það með eigin samþykki allsherjarnefnd leggur til að þetta frumvarp verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef hér gert grein fyrir og fjallað er nánar um í nefndarálitinu og breytingartillögum nefndarinnar atli gíslason skrifaði undir álitið með fyrirvara karl fimmti matthíasson var fjarverandi við afgreiðslu málsins

skrifa auk þess sem hér stendur ágúst ólafur ágústsson atli gíslason með fyrirvara sigurður kári kristjánsson ellert b schram siv friðleifsdóttir ólöf nordal og jón magnússon